Nous avons, je crois, travaillé dans le respect de nos convictions, mais avant tout dans l'intérêt des citoyens européens, et mes remerciements, évidemment, vont également à tous les rapporteurs fictifs, qui ont enrichi le texte, et à la commission des budgets, notamment à son président.

Dans une Europe qui tangue, qui doute et qui attend qu'on lui propose un nouveau cap, ce texte se conçoit comme un révélateur, où le Parlement pose un diagnostic lucide et clair sur la situation budgétaire.

Le chômage des jeunes, les crises migratoires, la crise des réfugiés, la COP 21, les crises agricoles, le sous investissement, la sécurité intérieure malheureusement, ces deux dernières années, les nouveaux défis et de nouvelles urgences ont rendu caduc le cadre financier pluriannuel voté en

Le cadre financier pluriannuel ne répond plus aux priorités, ses limites sont atteintes, tous les instruments de flexibilité ont été sollicités pour faire face aux différentes crises et, sans révision, nous continuerons à déshabiller Pierre pour habiller Paul.

Il refuse que la multiplication des instruments financiers devienne la règle au détriment du contrôle démocratique qui s'étiole. Et puis, bien sûr, il y a les paiements la crise des paiements s'annonce pour la fin de la période. Si nous ne procédons pas à des changements, nous devons cesser de faire l'autruche et de fuir nos responsabilités face à cette situation. Il en va de la crédibilité de nos institutions et, plus grave encore, de la situation de tous ceux qui attendent ces fonds, que ce soient les collectivités territoriales, les entreprises ou encore les étudiants à mobilité Erasmus qui se retrouveraient à attendre que l'Union européenne puisse payer ce qui leur est dû. Ce déficit caché de l'Union est contraire au traité et ce rapport le pointe l'ajustement des plafonds de paiement nous éviterait de tomber dans les errements que nous avons connus lors des dernières années du cadre financier précédent. La commission des budgets a voté à une large majorité une longue liste de préconisations. Nous l'avions demandée dès la mise en place du plan Juncker.

Aux mêmes causes les mêmes effets. Comment peut on accepter qu'il n'y ait plus de crédits d'engagement jusqu'en 2020 en faveur d'initiatives pour l'emploi des jeunes, alors que ce mal que constitue le chômage des jeunes nous ronge? La Commission ne peut continuer à nous opposer son évaluation tardive, d'abord parce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, mais surtout parce que l'évaluation de ce programme ne fera pas disparaître les besoins en moyens d'action. Il est donc prioritaire de revoir les plafonds de la rubrique 1B, au moins à la hauteur de ce que nous avons fait pour les deux années de lancement, soit 3 milliards d'euros par an.

À travers ce rapport, le Parlement décidera demain s'il mesure ou pas la gravité de la situation et nous sommes très clairs nous voulons que la révision soit présentée rapidement pour mener, en parallèle, les négociations sur le budget